à nouveau, je voudrais, au nom de Catherine Ashton, me joindre à vous, Mesdames et Messieurs les députés, pour partager l'inquiétude croissante que vous avez exprimée et que nous ressentons devant la montée de la violence en Iraq. Ce pays avait entamé une difficile transition vers la démocratie que nous espérions, que nous espérons toujours, irréversible, et il convient de tout faire pour qu'elle le reste, malgré les défis majeurs auxquels fait face ce pays. La récente spirale de violence pèse dangereusement sur la stabilité et l'avenir de ce pays qui est dans une position névralgique et cruciale pour l'équilibre de toute cette région. Les chiffres, malheureusement, parlent d'eux mêmes et vous avez été très nombreux à les citer, avec des niveaux comparables aux années noires de 2006 à

Bagdad est l'épicentre de cette violence, les chiites semblent d'ailleurs être dernièrement devenus, si je puis dire, des cibles privilégiées. Le plus préoccupant, Mesdames et Messieurs les députés, est que cette violence s'inscrit dans un contexte d'instrumentalisation croissante des divisons religieuses et parfois ethniques, y compris par la classe politique elle même, ce qui participe du même coup à un enracinement de ces divisions dans la population. On voit bien que des organisations terroristes comme Al Qaïda ou l'État islamique en Iraq, dont l'objectif majeur reste de déstabiliser le pays, vont sortir renforcées de ce climat d'instabilité dans un contexte régional troublé dont l'Iraq est également et globalement

L'Union européenne, par la voix de Catherine Ashton, condamne cette spirale de violence intolérable. Elle a pu exprimer ses inquiétudes pour la stabilité du pays en appelant tous les leaders politiques et religieux iraquiens à faire preuve de responsabilité, à dépasser les divisions religieuses et à engager les pays dans une véritable réconciliation nationale permettant une lutte plus efficace contre le cancer du terrorisme.

En juin de cette année, elle s'est rendue en Iraq, elle y a rencontré les leaders des différents groupements et a encouragé les efforts en faveur de la réconciliation et d'un véritable dialogue national, comme je viens de le dire. Mesdames et Messieurs les députés, l'Iraq est sans doute un des pays sur lesquels Catherine Ashton a été la plus active et a fait le plus de déclarations pour rappeler que la violence ne peut pas être oubliée ou banalisée, et que les autorités politiques et religieuses ont la responsabilité d'entreprendre des efforts réels pour promouvoir la paix et la stabilité.

Les informations n'étaient ni claires ni prouvées, mais elles semblaient vraisemblables. La haute représentante en avait donc fait mention, y compris dans ses contacts avec les autorités iraquiennes. Depuis cette époque, il n'y a jamais eu ni confirmation officielle de ces informations, niées d'ailleurs par les autorités iraquiennes, ni clarification sur l'identité et le sort des otages présumés. Voilà ce que je peux dire sur ce point en son nom, et globalement au terme de ce débat, Monsieur le Président, nous saluons la résolution du Parlement comme une contribution utile au soutien que l'Union européenne peut et doit apporter pour aider l'Iraq à sortir de cette impasse.